Voorzitter, het cohesiebeleid is met de Europese structuur en investeringsfondsen hét belangrijkste investeringsbeleid van de Europese Unie. Met honderden miljarden in deze fondsen willen we resultaten bereiken richting een slimmer, een groener en een socialer Europa, een Europa dat koplopers en achterblijvers

Hiervoor is het echter essentieel dat we de regels voor de inzet van de fondsen vernieuwen, door lidstaten de vrijwillige keuze te geven om een deel van het geld anders in te zetten, bijvoorbeeld via InvestEU, door van lidstaten te verwachten dat ze zich houden aan begrotingsafspraken, door een sterke koppeling te leggen tussen de fondsen en het Europees Semester, maar ook door het Cohesiefonds te laten bijdragen aan de realisatie van de trans Europese vervoersnetwerken. Alleen onder die voorwaarde, met een moderner cohesiebeleid, kunnen we de investeringen die we met die fondsen doen, ook in de toekomst echt laten renderen.